Hvala lepa za dosedanje odgovore. Tukaj, spoštovani minister, se z vami strinjam prav gotovo v tem delu, da sistem javnih naročil, ki se je bila sprememba v letu dva šestnajst in prenos direktive v slovenski pravni prostor, prinesel marsikaj dobrega, predvsem na področju naročil blaga in storitev, in moj fokus razmišljanja in tudi poslanskega vprašanja je predvsem vezan na te, tako imenovane, večja naročila, ki so infrastrukture in podobno, kajti ravno to nas opozarja, da ta obstoječi sistem, Zakona o javnem naročanju tri, da se postavijo vprašanje - ali smo s prenosom te direktive v slovenski pravni prostor, v ta zakon, ki je postopkovni predpis, postopkovni zakon za izbiro izvajalca, morda prenormirali. Se pravi, da smo prestrogo določene zadeve opredelili. Nadalje se upravičeno postavlja vprašanje, predvsem ali je dovolj sankcioniranja zoper kršitelje v teh postopkih. Tukaj imam zelo jasno stališče in vprašanje tudi za vas, ali ste pogledali, kar se tiče sankcioniranje na strani naročnikov, se pravi odgovorne osebe subjektov, kot tudi tistih, ki pripravljajo javni razpis? Kajti največji problem - in mislim, da ste se tudi dotaknili - je tako imenovana specifikacija, ki je sestavni del postopka in te specifikacije na strani naročnika delajo tako, da že vnaprej se potencialno daje možnost ponudniku, ki je v končni fazi tudi izvajalec. To je tisto, ki dobesedno bode v oči in kjer se dogaja, da so tudi koruptivno potencialna dejanja, in zaradi tega menim, da določene zadeve je potrebno pogledati, ali so dovolj velike varovalke, da se tovrstnih zlorab preprosto ne bo več dogajalo. Hvala lepa na odgovor.